Ich will jetzt nicht mit dem Finger auf ein Land zeigen, sondern ich glaube, der Finger zeigt auf uns alle zurück, weil die EU Strategie für 2010 ja nicht funktioniert hat und wir uns neue Ansätze für die neue Dekade bis 2020 einfallen lassen müssen. In wenigen Wochen findet die UNO Konferenz über Biodiversität in Nagoya statt, und ich hoffe, es wird nicht eine ähnliche Enttäuschung wie die UNO Klimakonferenz in Kopenhagen.

Die TEEB Studie wurde genannt 50 Milliarden Euro Verlust jedes Jahr durch den Rückgang der Arten.

Die Entwicklungsländer brauchen eine Kompensation. Ich meine auch, dass der Schlüssel für den Erfolg darin liegt, Biodiversität als Querschnittsaufgabe zu sehen. Landwirtschaft, Forstwirtschaft, Fischerei, Meeresnutzung das muss jetzt unter dem Artengesichtspunkt betrachtet werden. Auch eine Bodenschutzrichtlinie bekommt ein neues Gewicht. Der Boden ist ein Puffer für CO 2 und die Veränderung des Bodens ist eine sehr negative Geschichte.